Izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav, vsem prisotnim, danes smo uvodoma, poslušali predsednika vlade premierja, ki je ob tem rebalansu govoril o tem, če ljudje že vsak dan poslušajo o visoki gospodarski rasti, potem morajo tudi nekaj od tega imeti, in s tem se, verjamem, da vsi strinjamo, ampak se moramo vprašati, ali je ta rebalans res to zagotavlja, kar premier govori, ali zaradi teh ugodnih makroekonomskih okoliščin zaradi izdatnejših prilivov v državno blagajno so ta sredstva res gospodarno racionalno načrtovana na eni strani in ali bodo zaradi teh ugodnih okoliščin res vsi ljudje več imeli, predvsem tisti, ki pač neko podporo države na tak ali drugačen način še najbolj potrebujejo, ej, če pogledamo ta proračun in razrez teh sredstev, vidimo, da temu ni tako, ob znatno višjih izdatkih v letu dva devetnajst, kot so bili prvotno načrtovani, gre velik del teh sredstev v neko porabo, ki je ne bo mogoče zamejiti tudi takrat ne, ko prilivov v proračun v taki meri, kot smo jim priča danes, več ne bo, če kdaj so okoliščine za reformo tako na davčnem kot na ostalih področjih ugodne, sedaj in bi jih bilo potrebno sprejeti čimprej, ampak nič od tega ni na vidiku, tisto, kar smo pred dnevi poslušali o neki davčni reformi, gre za neko minorno zadevo, ki ni reforma, ampak je antireforma, če bo res uresničeno, tako kot se predlaga, potem bolje, da se tega niti ne loteva, ker učinkov od tega, kar se predlaga, ne bo, ta država potrebuje korenite spremembe tako na tem področju kot na številnih ostalih in eno izmed prvih področij je gotovo davčno področje, področje razbremenitve tistih, ki ustvarjajo, in usmerjanja sredstev tja, kjer je pač to potrebno, govora je bilo o tem, da pač ne bi vsi zaradi teh ugodnih okoliščinah, okoliščin imeli nekaj več, poglejmo na primer upokojence, kaj imajo upokojenci, vas vprašam, od teh ugodnih okoliščin, dva cela sedem odstotka uskladitve pokojnin, kar pomeni pri pokojninah do šeststo evrov tam nekje do petnajst evrov na eni strani, in teh je največ, preko šestdeset odstotkov upokojencev prejema take pokojnine, na drugi strani pa dražitve domov za starejše, podražitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za dva evra, dražitve številnih komunalnih in ostalih storitev, kar pomeni, da je ta povišica bila pojedena že v prvem mesecu, ko je bila na računih upokojencev, torej upokojenci od teh ugodnih razmer, oprostite, kljub temu da se je nadkoalicijska Levica hvali s tem, kaj je naredila za te svoje, nimajo nič, ker z ukrepi na drugi strani je bil ta učinek izničen in nekaj podobnega, lahko pogledamo pri dvigu minimalne plače in pri vseh ostalih stvareh, kjer smo govorili, razbremenite z davki te prejemke, ne pa dvigovati prejemkov, kar je povzročilo, da so posamezniki prešli določene cenzuse, in zaradi tega so tepeni na drugih področjih, kjer so imeli določene bonitete pri plačilih vrtcev, pri davčnih razredih in tako naprej, torej večina ljudi od teh ugodnih razmer in od teh ugodnih okoliščin nima nič, ob tem, da je potrebno povedati, da bi pa lahko imeli tudi upokojenci bistveno več, številne države poznajo pomoč upokojencem, predvsem tistim z nižjimi pokojninami, nekje govorijo, da je to trinajsta pokojnina, nekje da je božičnica, nekje da je dodatek za ogrevanje, ki bi ga potrebovali tudi mi v naših razmerah, še posebej zato, ker imamo zelo neustrezno politiko na področju plačila teh stroškov, ki znatno bremeni ravno tiste z najnižjimi prihodki in marsikdo enostavno ni sposoben v zimskih mesecih, hvala bogu, letos temu ni slučaj zaradi tega, ker imamo ugodne vremenske okoliščine, ampak ostri zimi, kot je bila pretekla, marsikdo ne zmore plačati niti stroškov ogrevanja in bi neka božičnica v višini petsto evrov za ta sloj upokojencev pomenila znaten, znaten, znatno pomoč pri plačilu teh stroškov in zato bi bilo potrebno nameniti sto petdeset milijonov evrov letno in ta denar je glede na te razmere, ampak ste ga razporedili za nekatere druge potrebe, ki niso tako nujne, kot bi recimo bila ta, ob tem, da ste transferje zmanjšali v pokojninsko blagajno zaradi tega, ker je pač prilivov več iz prispevkov za dvesto petdeset milijonov evrov, za dvesto petdeset milijonov evrov manj v proračunu vzeto upokojencem, namesto da bi jim dali preko tega ukrepa ali pa tudi preko tistega, ki ste ga obljubljali in ste ga podpisali v koalicijski pogodbi, za vas je to očitno ničvreden papir, kljub temu da je v tem dokumentu pet oziroma zdaj pred sprejemom rebalansa šest podpisov, kjer ste zapisali, odmerni odstotek za štirideset let pokojninske dobe se bo postopno določal v višini najmanj triinšestdeset odstotkov uveljavitev ukrepa januar dva devetnajst, in ko smo vas na to opozarjali lansko leto, celo predlagali zakon v tej smeri, ste utemeljevali, kako želimo požreti proračun in spraviti to državo v v bankrot zaradi tega, ker bi naj uresničili to, kar ste si sami zadali in sami podpisali, in danes kolega Pavšiča o osemdesetih procentih, kje je še osemdeset odstotkov, ne, populistično, upokojenci bi morali imeti osemdeset odstotkov, se strinjamo vsi, kdaj, e, s takimi populizmi, glejte, ne boste prepričali nikogar, in če je, namen teh proračunskih dokumentov in vsega ostalega neki populističen pristop, potem je to slabo, potem poglejmo drugo področje, ne, kaj imajo od teh ugodnih razmer tisti, ki nimajo normalne dostopnosti do zdravstvenih storitev, mnogi umirajo zaradi tega vsak dan, umirajo, ob tem, da je zdravstvena blagajna tako polna, kot ni bila še nikoli, tri milijarde in pol sredstev ob tako polni blagajni so prostovoljno zdravstveno zavarovanje povečali za dva evra vsak mesec, popolnoma napačna politika, ki gre v nasprotju z interesi ljudi, ki pomeni, da dela s politika slabo za ljudi, kajti v zdravstvu očitno ni problem denar, ni problem denar, dokazano, da ni problem denar, lani ste petintrideset milijonov evrov na silo namenili povečanju, da se bo skozi ta denar, da se bodo zmanjšale čakalne vrste, niti dvajset milijonov od tega ni bilo uporabljenega, niti polovica, ne za skrajšanje čakalnih vrst, nobena čakalna vrsta se zaradi teh sredstev ni skrajšala, torej tudi tisti, ki so bolni in ki potrebujejo zdravstveno pomoč, nimajo od tega nič, ali imajo kaj od tega tisti, ki potrebujejo zdravstveno nego, ne, ki živijo recimo na domu, pa bi skozi ustrezno institucionalno varstvo lahko normalno funkcionirali in doživeli, višjo starost, torej tudi ti ljudje od tega, oprostite, kljub temu da je blagajna polna, nimajo nič in istočasno poslušamo ministra, pristojnega za zdravje, kako bo še povišal zdravstvene prispevke, zvišal naj bi jih, čemu, zato da bo še bolj posegel v žepe davkoplačevalcev in ljudi, ne, v tej državi je potrebno vse obremenitve znižati, in trenutek, da se to zgodi, je pravi, ampak tega, kot kaže, vi ne boste storili, tudi ne boste odpravili prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ker ga niste sposobni odpraviti, ker tega ne znate narediti, ne boste ga, čez eno leto se bomo lahko srečali v tem državnem zboru, in se bomo o tem pogovarjali, še drugih stvari, ki so bolj enostavne in ki ste si jih rokovno zacementirali na prvi januar letos, niste naredili in jih očitno tudi v tem letu, ne boste naredili, tako da veliko je bilo teh razpravah populizma, veliko zavajanja, ampak če pogledamo pod črto od teh ugodnih razmer, od katerih naj bi imeli vsi ljudje nekaj, kar je govoril predsednik vlade Šarec, večina nima nič in ima nekaj le peščica in to tista peščica, ki je najmanj produktivna in ki najmanj prispeva k dodani vrednosti v tej državi, kar je narobe svet, in ta strošek, ki je bil pač določen v letošnjem letu s prvim januarjem, nas bo bremenil tudi v tistih obdobjih, ko bodo prišla leta suhih krav, da ne nadaljujem, ne, kaj imajo starši od tega, od teh ugodnih razmer, dražje vrtce, na odboru je bilo predlaganih nekaj amandmajev, skupna višina vseh je bila v znesku petinosemdeset milijonov evrov približno, nič cele petinosemdeset odstotka proračuna, nič cele petinosemdeset odstotka proračuna, če bi bili vsi sprejeti, ker amandmaji zagotavljajo nevtralnost, ne se pokrivajo, ne bi bilo za proračun v celoti gledano nič narobe, ampak ni bil sprejet niti eden, vsi, ki so pa bili predlagani, so pa šli nasproti ljudem so šli temu nasproti, kar je govoril premier Šarec, da zaradi teh ugodnih razmer bi morali pač vsi ljudje nekaj tudi imeti od tega, ampak so se vsi ti amandmaji zavrnili, res pa je, da je vse predlagala opozicija, prava opozicija, zaradi tega so bili verjetno tudi zavrnjeni, trenutek, ko bi lahko nekaj naredili za ljudi, je ugoden tudi na tistem področju, ki mu rečemo stopnja DDV-ja, in z uvedbo tretje stopnje za tiste potrebščine, ki ljudi najbolj bremenijo in ki so se v zadnjih letih najbolj dražile, gre pa za elektriko, komunalne storitve, stroške ogrevanja in še ostale, z uvedbo tretje stopnje v višini pet odstotkov bi pa resnično razbremenili, pomagali številnim, tudi tistim, ki imajo najnižje prihodke, in na drugi strani ne ogrozili, ne, javne blagajne in tudi ne teh podjetij, ki se tako in tako bohotijo z enormnimi dobički in, in s katerimi ne vedo kam, tako da, ta rebalans žal ni tisto, kar bi v teh časih potrebovali, predstavlja pa verjetno problem tudi dolgoročno čas, ko razmere ne bodo tako ugodne, kot so danes, ko bo potrebno na neki način zagotavljati sredstva približno v taki višini na odhodkovni strani, kot so sedaj zacementirana. Hvala. Hvala lepa, naslednji razpravljavec je ...